Ele trebuie extinse și la România sau la alte state membre în care ele călătoresc.

Proiectul de directivă schimbă caracterul limitat, teritorial al măsurilor de protecție. Se introduce instrumentul prin care un ordin de protecție emis într un stat membru va fi recunoscut în statele membre în care victima călătorește, pentru ca spațiul de libertate, securitate și justiție să fie real, iar victimele violențelor ori alte victime să trăiască și să călătorească fără teamă. Voința Parlamentului este pentru o protecție extinsă a victimelor. De aceea, după această directivă, cerem Comisiei și așteptăm de la Comisie ca pasul următor să fie protecția extinsă a victimelor în acest spațiu comun de justiție și securitate și așteptăm cu nerăbdare și atenție pachetul din primăvara anului 2011. În final, aș vrea să spun încă o dată că grupul PPE susține protecția victimelor, susține acest proiect de directivă și susține protecția extinsă a victimelor.